Oseba na sliki je ženska, svetle polti, ima blond lase in v laseh zapeto špango. Ima majhne svetleče ustnice, majhen nos, zelene oči in pobarvane obrvi. Oseba na sliki je moški, bele polti. Ima velike ustnice in velik nos. Njegove oči so modre barve. Ima močne temne obrvi, ima kratke lase, ki so moderno urejeni in temne barve. Je tudi sveže pobrit, kar je razvidno iz slike. Oseba na sliki je ženska, verjetno iz Azije zaradi njenih oči. Ima majhno obraz z majhnimi ustnicami in nekoliko večjim nosom. Njeni lasje so dolgi, temne barve, na glavi pa nosi črn majhen klobuk. Oseba na sliki je moški, svetle polti. Ima velika usta, nekoliko manjši nos in modre oči. Njegova ušesa so nekoliko večja. Njegova obrvi niso goste. Ima visoko čelo z manjšo plešo, kratke lase temne barve. Oseba na sliki je moški, svetle polti, star približno trideset let. Ima modre oči, majhen nos, velika usta in ni pobrit. Njegovi lasje so svetli in neurejeni. Nekoliko razmršeni. Na sliki se smeji in kaže zobe. Oseba na sliki je ženska, svetle polti, ima temne oči, majhen nos in majhna usta. Gleda nekam v neznano in ima na obrazu zamišljeno mimiko. Njeni lasje so dolgi, oranžne barve. Oseba na sliki je moški, svetle polti, star približno štirideset let. Njegov obraz je majhen, nima izrazitih potez. Ni pobrit, njegove oči so temne, ima velik nos in kratke lase, temne barve. Na sliki kaže zobe in nosi verižico. Oseba na sliki je ženska svetle polti. Stara približno dvajset let. Ima dokaj okrogel obraz, večja usta, srednje velik nos in svetle oči. Ima tudi svetle lase. Na sliki pa se smeji. Oseba na sliki je moški, nekoliko temnejše polti. Ima črne lase, črne obrvi in ni sveže pobrit. Na sliki kaže zobe. Ima majhna usta, velik nos in velika ušesa. Oseba na sliki je moški, bele polti. Star med štirideset in petdeset let. Ni pobrit, ima velike ušesa in velik nos ter nekoliko manjše ustnice. Njegove oči so temne in ima košate obrvi. In je plešast.